În ultimul timp, în România agenda publică a fost ocupată de un subiect extrem de important reorganizarea administrativă. Din păcate, dezbaterile au atins mai mult forma proiectului, și nu fondul. Tema reorganizării administrative este una de actualitate mai ales pentru noile state membre. Din perspectiva Parlamentului European, este importantă pentru că are două efecte majore creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene și îmbunătățirea relațiilor comunităților locale cu autoritățile statului.

Din aceste motive, consider că este important să vorbim despre modele de organizare administrativă la nivel european. Din perspectiva dezvoltării strategice, în următorii ani, acest proces va conduce la o rupere ireversibilă de conceptul de stat comunist. Va însemna trecerea la un stat construit pe baza conceptului european, care pune accentul pe dezvoltarea regională.